Boris Nemtsov venait à peine d'être lâchement assassiné que notre président de la commission des affaires étrangères condamnait déjà la Russie et les goulags de Poutine. J'aurais aimé qu'il soit avec moi lorsque je combattais les vrais goulags bolcheviques. Boris Nemtsov n'est pas le leader de l'opposition en Russie.

Nous ferions mieux de soutenir les accords de Minsk et de paix et de ne pas répondre aux provocations.